Paní předsedající, já chci vyslovit své obavy o budoucnost Turecka a připojit se ke svým kolegům, pokud jde o to vážné podezření o neodpustitelném, nelegálním použití evropských prostředků. Já si myslím, že tato věc se musí důkladně vyšetřit. Každý stát má samozřejmě právo chránit své hranice, ale musí se tak dít způsobem slučitelným s ochranou lidských práv. Zároveň bych chtěl říci, že si přeji pokračování dohod právě s Tureckem, ale musí je chtít plnit i ta druhá strana podle sjednaných podmínek. Já mám opravdu velmi vážné obavy o budoucnost Turecka a o to, zdali zde skutečně nevidíme zrod nového autoritářského režimu nebo dokonce diktatury, ale zdali tomu také tak trochu nepomáháme. Byl bych velmi rád, když se bude někdy historie ptát, co dělala Evropská unie právě v tomto rozhodném okamžiku pro Turecko, abychom se nemuseli stydět.